Der demografische Wandel gehört zu den Megathemen unserer Zeit.

Jedes zweite Mädchen, das heute in Deutschland geboren wird, wird 100 Jahre alt.

Aber die Politik muss genau auf diesen Umstand natürlich auch reagieren, Konsequenzen ziehen und politische Rahmenbedingungen setzen. Mein Bericht, über den wir morgen abstimmen, beschäftigt sich mit einigen dieser Konsequenzen und Rahmenbedingungen. Es geht darin nicht um soziale Themen wie z.

Dafür ist der REGI Ausschuss schlicht und einfach nicht zuständig. Aber es geht um die Frage, was die europäische Kohäsionspolitik tun kann und wie wir die Kohäsionspolitik der Zukunft gestalten können, um die wichtigen Fragen dort anzugehen.

Erstens Zunächst ist es notwendig, dass wir die europäische Kohäsionspolitik stärker als bisher auf den demografischen Wandel ausrichten.

Zweitens der Bereich Infrastruktur Wir brauchen eine seniorengerechte Infrastruktur, um soziale Ausgrenzung zu vermeiden.

die Zugänglichkeit von öffentlichen Gebäuden. Und ganz nebenbei werden dann noch andere Personengruppen z.

Familien mit kleinen Kindern oder auch Behinderte daraus Nutzen ziehen. Gleichzeitig müssen wir Gegenden, die von Abwanderung betroffen sind, attraktiver machen vor allem für junge Familien. Der dritte Bereich Senioren, Kinder und Familien. In den Regionen Europas leben immer mehr ältere Menschen. Darauf muss auch Regionalpolitik reagieren. Dazu zählt für mich z.

die Förderung von so genannten Mehr Generationen Häusern, aber auch EFRE und ESF Förderung im Sozial im Gesundheits und im Pflegewesen. Und wenn es um die Verhinderung von Abwanderung geht, dann spielt für mich eine qualifizierte Ganztagsbetreuung für Kinder eine ganz große Rolle. Schade, dass die Mehrheit im Ausschuss sich gegen die Forderung gestellt hat, die Kinderbetreuung kostenlos anzubieten. Ich hätte mir da viel mehr Mut gewünscht. Und viertens der Bereich der Beschäftigung. Die Bekämpfung von Frauen und Jugendarbeitslosigkeit muss hier an erster Stelle stehen. Wir haben eine Generation von jungen Frauen, die die bestausgebildete Generation in ganz Europa aller Zeiten war. Wenn diese Frauen keine Chance bekommen, produzieren wir uns sozusagen den Fachkräftemangel selbst. Außerdem ist es wichtig, dass wir das Wissen und die Erfahrung von älteren Menschen viel stärker nutzen als bisher. Auch hierfür müssen in den Regionen Strukturen geschaffen werden.

Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss, die an diesem Bericht mitgearbeitet haben. Es war ein langer Weg, und so manch einer ist dabei alt geworden, einer ist sogar in Rente gegangen. Aber die Arbeit hat sich gelohnt.